Signora Presidente, onorevoli colleghi, la ringrazio commissario, ma devo dire che le sue parole ci preoccupano perché da quello che ci ha detto emerge che noi non sappiamo niente del passato. Ha parlato del futuro, di quello che faremo, ma non di quello che è stato.

o una volontà di immettere sul mercato europeo dei prodotti per poi generare delle sacche di concorrenza sleale. A noi questo approccio non può andar bene. Non abbiamo garanzia dalle autorità sanitarie brasiliane che facciano parte del processo che ha causato questo scandalo sulla carne avariata. E in più non sappiamo dove siamo arrivati.

Allora, al di là dei propositi per il futuro, io mi auguro che avremo anche informazioni per sapere se oggi abbiamo attentato alla salute dei cittadini europei.